plutôt que d'augmenter la production des protéines agricoles, végétales, au niveau européen. Expliquez nous l'intérêt de continuer à sacrifier l'agriculture, qui est la variable d'ajustement de toutes les autres politiques, dans les accords de libre échange que vous promulguez. L'importation massive de soja contrevenait déjà au protocole de Kyoto, et elle contrevient aux accords de Paris.